În această perioadă de criză economică, Strategia Europa 2020 pare o adevărată provocare.

Ea poate fi un important stimulent pentru susținerea reformelor economice și sociale, necesare pe termen lung.

Consider că trebuie menținute alocările pentru fondurile de coeziune, deoarece acestea au un rol fundamental în reducerea diferențelor de dezvoltare economică dintre regiunile Uniunii. Este evident, pe de altă parte, faptul că obiectivele asumate la nivelul Uniunii Europene nu pot deveni automat obiective naționale.

Guvernul României a înființat un grup de lucru la nivel înalt care va stabili obiectivele naționale și, în același timp, va avea un rol coordonator în elaborarea Planului național de reformă.